Señora Presidenta, al adoptar el paquete sobre migración, la Comisión ha tomado, en mi opinión, el enfoque correcto, el enfoque que se basa en una visión estratégica y global, atendiendo a los distintos aspectos de la realidad migratoria que se basa en el acuerdo y en la asociación con los países emisores y de tránsitos de migración y que mira a un proyecto a medio y largo plazo. Porque, cuando en el mundo hay sesenta millones de personas desplazadas como consecuencia de conflictos bélicos, es evidente que ser un actor global en la prevención y en la solución de conflictos es un elemento esencial para luchar contra la emigración. Porque, cuando en el mundo, además, hay otros sesenta millones de personas desplazadas a consecuencia del hambre por crisis humanitarias, es evidente que necesitamos inversión para acabar con la pobreza en esos territorios.